Herr Präsident! In unserer Abstimmungsliste haben wir eine namentliche Abstimmung für den Änderungsantrag 14 der Kollegen von den Sozialdemokraten. In meiner Abstimmungsliste steht, dass es sich um eine Forderung nach der Abschaffung der Todesstrafe handelt, aber wir haben ein Minus in der Liste, weil das bereits durch Ziffer 93 des Originaltexts erledigt sein sollte.

Ich möchte nicht, dass hinterher bei der Abstimmung steht, bei der namentlichen Abstimmung hätten wir gegen die Abschaffung der Todesstrafe gestimmt, und bei Ziffer 93 machen wir das jetzt einfach so.